Az Európai Bizottság feladata, hogy az Unió minden polgárát, minden közösségét megszólítsa.

Nehezményezem, hogy Romániában a magyar közösség tagjai nem kapnak tájékoztatást a Bizottságtól az anyanyelvi médián keresztül. A romániai magyarság lélekszáma nagyobb, mint egyes tagállamok összlakosságáé. Romániában annyi magyar él, mint Észtország össznépessége, többen vagyunk, mint Ciprus, Luxemburg vagy Málta lakossága. A romániai magyaroknak ugyanolyan joguk van az anyanyelvű tájékoztatásra, mint a Finnországban élő svédeknek, a spanyolországi katalánoknak, a belgiumi németeknek és a ciprusi törököknek. Kérem az Európai Bizottságot, hogy romániai képviseletén vezesse be a magyar nyelvű tájékoztatást!